Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf meinem Vorredner gleich direkt widersprechen Offene Grenzen lohnen sich, und es zeigt sich, dass wir sehr viel davon profitiert haben. Aber dass wir demgegenüber auch ein organisiertes Verbrechen haben, das uns vor größere Herausforderungen stellt, hat nichts mit offenen Grenzen zu tun, sondern mit besserer Logistik, hervorragender finanzieller Ausstattung, mit perfekter IT Ausstattung, in der uns manchmal die Verbrecher sogar voraus sind gegenüber den Polizeibehörden und Justizbehörden. Aus diesem Grund soll man Menschen nicht falsch in Angst jagen, sondern wir brauchen einen Ausbau der Zollmaßnahmen, einen Ausbau der Kooperation polizeilicher Maßnahmen, einen Ausbau der justiziellen Maßnahmen.